Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das Vorgehen Russlands ist völkerrechtswidrig.

Meine Fraktion, die Liberalen, wir haben in den letzten Wochen immer darauf gedrängt, Gesprächskanäle offenzuhalten, wir haben uns für Entspannung eingesetzt, für Diplomatie, und wir müssen feststellen, dass Russland dieses Angebot nicht angenommen hat, sondern die Spannung weiter anheizt. Und hier geht es nicht mehr nur um die Krim. Hier geht es um Sicherheit und Stabilität in ganz Europa. Hier geht es um die europäische Sicherheitsordnung der OSZE, dieser Organisation, die von Hans Dietrich Genscher erfunden wurde. Und ihr Kernprinzip ist, dass Grenzen nur im Konsens geändert werden dürfen. Wenn das jetzt nicht geschieht, dann sind Sanktionen unumgänglich, dann müssen Konten eingefroren werden, dann müssen Immobilien vom Markt genommen werden, und dann muss man auch an den Sport ran. Russland hat die Fußballweltmeisterschaft 2018. Das muss auf den Prüfstand. Und ich fordere von hier aus den FC Schalke 04 auf, am Freitag ohne Gazprom Logo auf den Trikots in Augsburg aufzulaufen, um ein Signal zu senden, dass es so nicht weitergeht.